Aș vrea să mă refer la situația din Fâșia Gaza care constituie, după cum știți, un element permanent de preocupare în privința respectării drepturilor omului, mai ales după agravarea situațiilor în urma confruntărilor din iarna trecută. Nu cred că putem măsura cine a suferit mai mult în acest conflict, acțiunile militare ale ambelor părți au făcut să sufere, din păcate, mai ales civilii, dar, în contextul situației de pe teren, este foarte greu de diferențiat între militari și civili, în ceea ce i privește pe palestinieni, iar de cealaltă parte, atacurile cu rachete ale Hamas au urmărit terorizarea civililor israelieni. Am vizitat zona în perioada conflictului, am văzut care erau problemele și temerile ambelor părți și cred că orice încercare de a face vinovată doar o singură parte pentru cele întâmplate este în dezacord cu realitatea. Confruntările sângeroase din Fâșia Gaza și consecințele dramatice în plan umanitar sunt o pledoarie dureroasă pentru o acțiune concentrată în toate zonele sensibile ale planetei, în special împotriva cauzelor ce determină suferința civililor lipsiți de apărare, precum și pentru implicarea mai profundă și mai eficientă a structurilor internaționale în vederea impulsionării dialogului pentru pace. Este o sferă în care Uniunea Europeană are atât capacitatea, cât și credibilitatea necesare, dar și obligația de a acționa mai ferm pe plan mondial